Signor Presidente, onorevoli colleghi, le reti e i sistemi informativi e di telecomunicazione sono divenuti pilastri della crescita economica. È dunque di fondamentale importanza ridurre al minimo i rischi e le minacce a cui sono esposti i nostri dati consentendo ai consumatori di avere fiducia nelle soluzioni informatiche. Il regolamento sulla cibersicurezza fornirà all'Europa una visione di lungo termine, rafforzando i poteri, le competenze e la struttura dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti ed introducendo un sistema di certificazione della cibersicurezza, così da ridurre la costosa frammentazione di prodotti e servizi nel mercato unico. Sulla certificazione ritengo condivisibile il sistema volontario, ma per i livelli base e di garanzia sostanziale per i prodotti, i processi o i servizi che rientrano nel livello di garanzia più elevato è più appropriato, invece, prevedere un sistema obbligatorio. I produttori o fornitori di prodotti, processi e servizi TIC devono essere obbligati a fornire informazioni strutturate sulla certificazione affinché il consumatore possa disporre di informazioni utili al momento della scelta del dispositivo.